Wir werden anschließend zum Empfang zur Vertiefung der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA gehen.

Man sollte persönlich die Gelegenheit wahrnehmen, dies zu tun. Die Vereinigten Staaten von Amerika machen uns derzeit die Arbeit nicht gerade sonderlich leicht, und sie machen uns auch die Freundschaft nicht ganz leicht.

Die 14 Euro alleine sind sicherlich nicht ausschlaggebend.

Wenn man darüber hinausgehend dann noch per Internet umfassend angeben muss, mit welcher Fluglinie man anreist, was das Reiseziel ist, in welchem Hotel man sich befindet, und dazu die Kreditkartennummer angeben muss, hinterlässt das etliche Fragestellungen, warum dies alles notwendig ist.

Dies sollte sich aber auch darin ausdrücken, dass wir entsprechend behandelt werden.